Das ist natürlich völlig zutreffend. Man muss allerdings sagen, wenn man sich etwa die Energiepriorität der EU 2020 Strategie ansieht, dann hat man schon den Eindruck, die Kommission tendiert ein wenig zu Business as usual weil die Priorität nicht ausfinanziert ist. Es kommt sogar zu Kürzungen in einem wesentlichen Bereich der Energiepolitik. Das kann nicht sinnvoll sein.

Zweitens wollen wir im Industrieausschuss dafür sorgen, dass sich die Kostenexplosion bei Großprojekten wie ITER oder GALILEO PAS nicht weiter in den Forschungsetat hineinfrisst. Dazu haben wir Vorschläge gemacht. Wir würden uns freuen, wenn die auf Resonanz stoßen. Letztlich geht es um die kleinen und mittleren Unternehmen. Wir wollen die Priorität setzen für ihren Zugang zu Forschungs und Innovationsmitteln und zu innovativen Finanzinstrumenten.